Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho votato a favore di questa relazione perché dare impulso all'industria dell'automobile rappresenta una priorità sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista occupazionale. L'industria automobilistica produce 12 milioni di posti di lavoro, diretti e indiretti, e contribuisce al 4 per cento del PIL europeo, tuttavia negli ultimi anni questo settore è stato un settore in difficoltà che ha sentito molto il peso della crisi ed è per questo che questo piano d'azione può dare una risposta per rivitalizzare l'industria automobilistica. Ora, il ruolo del Parlamento è molto importante. È necessario promuovere un approccio più pragmatico e serve soprattutto concretezza, perché bisogna sviluppare alcuni assi della relazione, cercando di dare impulso al settore soprattutto a livello europeo. Dare una risposta alla competitività dell'economia e soprattutto il lavoro e l'occupazione a fronte della concorrenza estera sono questi gli obiettivi sui quali credo che noi tutti dobbiamo concentrarci.